Preto je pre nás iste dôležité, aby politická moc v tejto krajine odrážala pluralitu názorov občanov tejto krajiny. Na druhej strane očakávať od ktorejkoľvek svetovej mocnosti, či už sú to Spojené štáty, Rusko alebo Čína, že si od nás nechajú diktovať, aké pravidlá majú aplikovať pri organizácii svojich parlamentných volieb, je, myslím si, prejavom nášho prehnaného sebavedomia. Rovnako ako autori tejto rezolúcie, aj ja si úprimne želám, aby nielen decembrové voľby do ruskej dumy, ale všetky v Rusku organizované voľby boli čestné, transparentné a spravodlivé, ale nie som si istý, či by sme mali s partnerom, o ktorom tvrdíme, že s ním máme dobré vzťahy, komunikovať takýmto spôsobom.